Jeżeli naprawdę chcemy rozwiązania dwupaństwowego a przynajmniej, gdy słucha się deklaracji na tej sali, wydaje się, że wszyscy go chcemy to przede wszystkim należy zaniechać jakiejkolwiek presji na państwo Izrael.